Herr Präsident! Manfred, ich habe nicht den geringsten Zweifel an deinen rechtsstaatlichen Überzeugungen. Heute zweifle ich an deinem politischen Urteil. Es gibt in Ungarn ein neues nationales Justizbüro.

Dieses nationale Justizbüro wird von jemandem geleitet. Es ist eine neue Dame, die dieses Büro leitet. Vielleicht möchtest du uns sagen, wer das ist, falls du es weißt. Falls du es nicht weißt, frag deinen Nachbarn. Es ist die Frau von József Szájer, und ich halte das für eine ganz merkwürdige Sache, wenn man von der Unabhängigkeit der Justiz redet.